Lep dober dan vsem skupaj, gospod predsednik, vsi ostali prisotni, Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, ki je bil sprejet triindvajsetega desetega dva dvanajst ureja Družbo za upravljanje terjatev ali tako imenovano DUTB, med cilje zakona sodi tudi izvedba ukrepov za krepitev stabilnosti bank, tako da se zagotovi gospodarna uporaba sredstev proračuna in njihova povrnitev. DUTB, DUTB posluje pregledno gospodarno učinkovito in uspešno, DUTB zagotavlja preglednost poslovanja, tako da vse postopke odločanja in o sklepanju pravnih poslov dokumentira tako, da je mogoča njihova rekonstrukcija, banka posluje gospodarno, če so bili viri, ki jih je DUTB uporabljal za upravljanje svoje dejavnosti, pridobljeni v ustrezni količini, kakovosti, ob pravem času in po najboljši ceni, DUTB posluje učinkovito, če je bilo doseženo kar najboljše razmerje med uporabljenimi vložki in doseženimi učinki, DUTB posluje uspešno, če je dosegla vnaprej postavljene cilje iz smernic za delovanje. štirinajstega dvanajstega dva osemnajst je razvidno njihovo poslanstvo, ki je delovanje po pravilih poslovno-finančne stroke in najvišji etični standard upravljanja, premoženje se upravlja tako, da bo omogočena odprodaja po najboljši mogoči ceni, vlada imenuje neizvršne direktorje upravnega odbora DUTB, neizvršni direktorji pa imenujejo izvršne direktorje, tako vlada torej praktično imenuje celotni sedemčlanski upravni odbor DUTB, vlada preko ministrstva za finance izvaja nadzor poslovanja banke, vlada sprejme tudi smernice, v kateri so merila za ugotavljanje gospodarnosti, učinkovitosti uspešnosti poslovanja banke, vlada ima tako popolni nadzor nad DUTB zato naj sprejme tudi celovito odgovornost za njihove afere. Edini poudarjam, edini koliko toliko neodvisni organ nadzora v tem primeru je računsko sodišče Republike Slovenije, to je pa pristojno za, to je je pristojno za upravljanje revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja DUTB in gospodarskih družb, v kateri ima DUTB neposredno ali posredno prevladujoči delež glasovalnih pravic, računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja DUTB v leto dva štirinajst in dva petnajst izreklo negativno mnenje, poslovanja DUTB v letih štirinajst in petnajst je neučinkovito in negospodarno, iz poročila so razvidne zelo obremenjujoče besedne zveze, pa jih kar nekaj naštejem, ni zagotovila preglednosti postopkov, ni ravnala z zadostno skrbnostjo, ni obvladovala vseh tveganj, ni dovolj opredelila stroškov financiranja in upravljanja, ni pridobila dovolj informacij, ni sklenila vseh potrebnih pravnih aktov z bankami, ni zagotovila pravočasnega prevzema celotne dokumentacije, ni razpolagala s popolnimi seznami pogodb, ni pridobila soglasja skupščine, ni sprejel, sprejela načrta prodaje sredstev, ni objavila na svoji spletni strani, ni vzpostavila postopkov pri prodaji terjatev in lastniških deležev, je odločitve sprejemala zgolj na podlagi ustnih poročil in predlogov, ni sklenila pogodbe s pravnim svetovalcem pred pričetkom upravljanja storitev, odločitev o prodaji je upravni odbor upravni naložbeni odbor sprejel šele po sklenitvi prodajne pogodbe, ni preverjala ustreznosti zaračunanih stroškov finančnega svetovalca, je družbi povrnila stroške, ne da bi prevzela da bi preverjala njihovo utemeljitev, nepremičnine je oddala brez javne objave in zbiranja konkurenčnih ponudb, ni uredila načina vodenja evidentiranja in hrambe minimalne zahtevane dokumentacije, ni imela vzpostavljenega centralnega sistema evidentiranja in arhiviranja prejete in izhodne pošte ter lastnih dokumentov, ni zagotovila preglednosti, sledljivosti svojega poslovanja, rekonstrukcije postopkov do odločanja, ni uredila postopkov izbire direktorja gospodarskih družb, ni, prodajala nepremičnine, ne da bi določila postopke in pravila prodaje, ni zagotovila, da bi pooblaščenka za skladnost poslovanja podala mnenje, ni spremljal uspešnosti izvajanja zakonskega cilja, ni uredila načina izračuna kazalnikov poslovanja glavnega izvršnega direktorja, ni imenovala z razpisom, sistem za določanje variabilnega dela prejemkov izvršnih direktorjev ni vseboval kvantitativnih ciljev in ciljev vrednosti, je brez podlage v politiki prejemkov izvajanja izplačila članom upravnega odbora, direktorjem so izplačevali dodatke za potne stroške, dodatke za ohranjanje neto prejemkov, sorazmerni del bruto plače, čeprav del in nalog ni mogel opravljati, ker na to funkcijo sploh še ni bil imenovan, stroški najema, je sklenila sporazume o škodovanju in s tem prevzela plačilo glob in sodnih taks, postopek za poslovanje uredila šele po tem, ko je že zaposlila devetinšestdeset delavcev, je zaposlila več delavcev brez objave prostih delovnih mest, je sklenila pogodbe o zaposlitvi z z delavci, ki niso izpolnjevali pogojev za dosego delovnega mesta, je določila, da pripada delovna uspešnost tudi zaposlenim, ki povprečno izpolnjujejo svoje redne naloge, zaposleni so izplačevali, so si izplačevali dodatke za lojalnost, je sklenila pogodbe po začetku izvajanih del, ni vodila popolnih evidenc sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci in ni vodila evidence skrbnikov pogodb, ni imela celovitega pregleda nad tem, kolikšen delež nalog opravlja notranji zaposleni in kolikšen delež nalog se oddaja zunanjim izvajalcem, ni imela izdelane strategije o tem, na kakšen način bi čim več nalog lahko opravila z razpoložljivim oziroma morebitnim dodatnim lastnim kadrom in s tem zagotovila gospodarnejše poslovanje, plačala prejete račune zunanjih izvajalcem brez popolnih specifikacij o izvedenih storitvah in brez obstoja dokazil o opravljenem delu ter ni zahtevala prejetih in ni zavračala prejetih računov kljub nekakovostno izvedenim delom, ni uredila vsebine minimalne vsevišine in uporabe likvidnostne rezerve in ni opredelila metod za ocenjevanje likvidnostnih tveganj. To so vse navedbe iz računskega sodišča. DUTB je z Novo Ljubljansko banko in Abanko ter Novo Kreditno banko sklenila pogodbo o upravljanju premoženja, s čimer je v letu dva štirinajst prevzela stroške, ki bi jih morale nositi banke v vrednosti en milijon in devetinšestdeset, devetinsedemdeset tisoč evrov, DUTB je z namenom ugotovitve obstoja morebitnim stvarnih in pravnih napak na prevzetem premoženju ter za uveljavljanje pravic pri treh odvetniških družbah naročila izvedbo skrbnih pravnih pregledov, prevzete kreditne dokumentacije o njihovi nekakovostni izvedbi in neustreznosti predpisov za uveljavitev svojih pravic je oktobra dva štirinajst obvestilo ministrstvo za finance, kljub temu pa še naprej naročala izvedbo skrbnih pravnih pregledov in za to porabila sredstva v znesku tristo sedemindvajset tisoč evrov. Katere so bile te tri odvetniške pisarne, se sprašujem, seveda gre za poslovno skrivnost, DUTB pri prodaji portfelja terjatev ni naprej opredelila osnovnih elementov prodajnega postopka ter meril za izbor ponudnikov in v javnih objavah ponudnikom ni dala popolnih informacij, vabilo k dajanju ponudb za več terjatev je objavila potem, ko je prodajo že opredelila pod portfeljsko, kasneje pa je odločitev o postopku prodaje spreminjala, DUTB ni zagotovila najvišje možne konkurence med ponudniki in ni zagotovila enakopravne obravnave ponudnikov z načinom vodenja prodajnega postopka vplivalo tudi na doseženo prodajno ceno, v procesu prodaje je bila v časovni stiski in ponudniki niso imeli dovolj časa za pripravo kakovostnih ponudb pravnem pregledu osnutka prodajne pogodbe pa ni dokazil, v splošnih pogojih prodaje je določila pogoje prodaje, s katerimi je želela preprečiti, da bi kupec terjatve prodal najprej tretjim osebam, naprej tretjim osebam ali pa bi dolžnike ali z njimi povezane osebe nazaj odkupile terjatve tega pa pri tej predaji ni zagotovila, v letu dva petnajst je DUTB za izvedbo projekta, povezanega s hotelirsko dejavnostjo, ustanovila namenski družbi DUP ena in DUP dva delniški družbi, ki jo je v izogib zakonskim omejitvam ustanovila prek odvetniške družbe, v pogodbi z odvetniško družbo DUTB ni določila vsebine storitev in ni preverjala specifikacij prejetih računov, vseh gradiv v zvezi s tem projektom niso obravnavali pristojni odbori in do konca dva petnajst leta niso odločili o spremembi in ali o ukinitvi tega projekta, kljub temu da ga je DUTB ni izvajala. Kdo je ta odvetniška, družba se sprašujem. DUTB je v letu dva štirinajst in dva petnajst pri naročanju storitev zunanjih izvajalcev kršila določbe zakona o javnem naročanju v skupni vrednosti osemsto enainosemdeset tisoč osemsto osemdeset evrov Dutb je z odvetniškimi družbami sklenila pogodbe za izvedbo pravnega svetovanja, kljub temu da so bile po postopku javnega naročanja te izbrane zgolj za izvedbo skrbnih pravnih pregledov, pri tem pa je vrednost storitev pravnega svetovanja tudi presegala vrednost storitev skrbnih pravnih pregledov, s katerimi odvetniškimi družbami se sprašujem, spet gre za poslovno skrivnost, DUTB je odvetniški družbi omogočila zvišanje cen storitev zaradi izteka veljavnosti pogodbe pred zaključkom del, kateri družbi se sprašujem, dva zaposlena, ki jima je prenehalo delovno razmerje v DUTB v tretjem četrtletju dva osemnajst, sta prejela, tako vsaj pravi vir, odpravnine v višini dvainštirideset tisoč štiristo dvaindevetdeset evrov bruto, vlada je na svoji seji sprejela odziv na ugotovitve računskega sodišča glede revizije postopkov DUTB, vlada se je po se je od poročila distancirala, rekoč: "... so bile po mnenju sodišča ugotovljene določene nepravilnosti neučinkovitosti in negospodarnosti, torej se vlada ne strinja z revizijskim poročilom." Toda pozor, revizijsko poročilo pravilnost in smotrnost poslovanja družbe za upravljanje terjatev dva štirinajst in dva petnajst imajo kar štiristo šestindvajset strani, ker se mi izteka čas, ne morem do konca povedati, bom rekel, tako v SNS smo mnenja, da DUTB ni poslovala in ne posluje v skladu s cilji zakona, zato je prav, da opravimo parlamentarno preiskavo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Doktor Anže Logar.